Het kan zijn dat dat misschien in de communicatie of in de vertaling niet goed is overgekomen, maar ik heb géén kritiek op het EMSA.